mál háttvirts þingmanns mörður árnason þuríður backman dagný jónsdóttir björgvin g sigurðsson og jón kristjánsson þetta mál hefur áður komið fyrir þingið en ekki fengið afgreiðslu og er því lagt fram að nýju í íslenskum lögum er bann við auglýsingum á áfengi og einstökum áfengistegundum en eins og menn þekkja þá er hvort tveggja að menn hafa fundið göt í lögunum sem menn hafa nýtt sér og einnig er á hitt að líta að lög þessi eru einnig brotin án þess að menn séu að nýta sér einhverjar sérstakar smugur í lögunum og það er að mínu mati komið til vegna þess að lögin eru að sumu leyti óskýr menn eru að nýta sér smugurnar sem þar er að finna og þegar ekki var fundið að því eða menn látnir sæta ábyrgð þá færðu menn sig upp á skaftið og brutu lögin með þessu frumvarpi erum við að leggja til að farin verði svipuð leið og norðmenn fóru breyttu orðalagi sinna laga þannig að þeir lokuðu öllum smugum en eins og menn þekkja er bjór hér auglýstur sem bjór en einhvers staðar í auglýsingunni er að finna agnarsmáa stafi sem segja að ekki sé um áfengan drykk að ræða og með þessu frumvarpi ég ætla ekki að fara í hinar lagatæknilegu hliðar málsins en hugsunin er sú að ef menn eru á annað borð með áfengan drykk þá verði hann greinilega aðgreindur hinum óáfenga út á það gengur þetta frumvarp í greinargerð með frumvarpinu er vísað til skýrslu sem kom út á vegum ríkislögreglustjóra á á árinu tvö þúsund og eins og þar var ein sú leið sem nefnd var til að stoppa upp í íslensku lögin hæstvirtur forseti ég ætla ekki að hafa um þetta mörg orð það er óþarfi ég held að það sé mjög skaðlegt að vera með lög sem ekki er farið eftir sem ekki er hlýtt og ég hef oft undrað mig á ábyrgðarleysi bæði framleiðenda og söluaðila sérstaklega bjórs og reyndar annarra áfengra drykkja líka að þeir skuli íslenskir fjölmiðlar sjá ekki sóma sinn í að koma í veg fyrir að sínar síður eða skjárinn sé notaður til þess að koma á framfæri ólöglegum auglýsingum eða alla vega auglýsingum sem eru á mjög gráu svæði og það á ekkert síður við ríkissjónvarpið en aðrar sjónvarpsstöðvar og það á við um dagblöðin flest þó skal ég ekki fullyrða um það efni ég legg til hæstvirtur forseti að þetta mál fari til að öllum líkindum efnahags og viðskiptanefndar til umfjöllunar og komi síðan til atkvæðagreiðslu fyrir þinglok það er óþolandi að mál af þessu tagi sé látið veltast í þinginu árum saman án þess að þingið fái tækifæri til að segja hug sinn nú er komið að því að afgreiða þetta mál